O modalitate viabilă prin care poate fi eliminată corupția în sistemul achizițiilor publice este introducerea unui sistem transparent, sistemul electronic de licitații. Conform raportului Comisiei, scăderea impactului financiar al neregulilor din 2008 arată că implementarea de către statele membre a unor măsuri legislative și instituționale, în vederea descurajării fraudei, a fost realizată cu succes. Este nevoie, în continuare, de un control financiar sporit și de o legislație eficientă de combatere a fraudei fiscale, în special în domeniul TVA. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă o prioritate și pentru Guvernul României. În cadrul lui a fost creat Departamentul pentru Lupta Antifraudă